Monsieur le Président, je souhaiterais attirer votre attention, chers collègues, sur un aspect de cette résolution, un aspect qui n'est pas pour moi secondaire, mais qui est central, un point à partir duquel les politiques de cohésion régionale pourront prendre tout leur sens. Il s'agit de déterminer quel est le meilleur instrument qui nous permettra de mesurer avec le plus de pertinence l'état de développement des régions européennes et de disposer du meilleur outil pour fournir la meilleure aide à la décision, en particulier sur les choix d'éligibilité aux Fonds européens. C'est une question de boussole politique, de guide pour aller, je cite la résolution proposée, vers cette approche ciblée du développement territorial, vers cette approche intégrée.

Aujourd'hui, nous ne disposons que d'un seul indicateur, le produit intérieur brut, qui est un excellent indicateur, un excellent instrument de mesure pour mesurer la croissance économique et la production de richesses. Mais les questions de développement régional ne se limitent pas à l'augmentation du produit intérieur brut. Le bien être des populations ne se traduit pas seulement par un indice ou une courbe.

Pour mener des politiques régionales de cohésion pertinentes quant à l'objectif de développement durable des territoires qui, je vous le rappelle, est notre objectif commun, il faut compléter l'indice du produit intérieur brut par d'autres instruments de mesure, d'autres indicateurs, en particulier dans les domaines sociaux et environnementaux. Il faut pouvoir apprécier le niveau de chômage, de précarité, d'éducation, de santé, de qualité de l'environnement, de qualité de l'air et de l'eau, de protection des ressources, d'accès aux services de base, etc. Par conséquent, il faut, et je terminerai par ceci, tout mettre en œuvre pour créer, à côté du produit intérieur brut, une batterie d'indicateurs sociaux et environnementaux qui permettront aux politiques de cohésion régionale de s'orienter vers un développement qui repose sur les trois pieds du développement durable, l'économique, le social et l'environnement.